Señora presidenta un cuento. Prometió un genio a un viajero darle lo que pidiera, con una sola condición. Daría a su peor enemigo el doble de lo que él eligiese. Eligió quedarse tuerto. Es lo que ha hecho Trump.

En el caso español aceite, aceitunas, vino, jamón, queso y frutas. Nosotros podríamos hacer lo mismo.

Pero en esta estrategia, aquí los únicos que ganarían serían los abogados y China. La única solución es reconocer que hemos pecado los dos. Perdonarnos mutuamente y sentarnos en una mesa para establecer las reglas del futuro. Pero para llevar a los americanos a la mesa, ¿cree la Comisión qué es mejor la prudencia alemana o la firmeza francesa? Y en otro orden de cosas, ¿piensa la Comisión tirar del Fondo Europeo de Adaptación de Gobernación para compensar a los sectores agredidos por los aranceles americanos?